Panie Przewodniczący! Miliony osób starszych, terminalnie chorych, niepełnosprawnych, o obniżonej odporności przebywa w ośrodkach opieki długoterminowej. 86 pracowników tych ośrodków to kobiety pielęgniarki, opiekunki medyczne często zatrudniane ze względów finansowych w kilku różnych placówkach czy szpitalach, co zwiększa ryzyko przeniesienia

Pracownicy tych ośrodków sygnalizują brak odpowiedniego zabezpieczenia kadrowego i sprzętowego, co prowadzi tam do dużej śmiertelności.

Trzeba też pamiętać, że w przypadku wprowadzenia podwyższonych obostrzeń wielu opiekunów może nie dotrzeć do pracy, inni będą brali urlop bądź zwolnienie, bo nie mają nikogo, kto mógłby zająć się ich rodzinami czy ich dziećmi. Musimy mieć świadomość, że bez odpowiedniego wsparcia sprzętowego, kadrowego i finansowego, bez lepszego wynagradzania personelu nie uda się poprawić sytuacji w tych placówkach, bo trudno walczyć z epidemią, gdy brakuje podstawowego sprzętu ochrony maseczek, rękawiczek czy kombinezonów. Jeden z kolegów powiedział, że w Niemczech wynagrodzenie takich pracowników to 2,5 tys.

Proszę Państwa, w krajach Europy Wschodniej taki pracownik zarabia zaledwie kilkaset euro jest to żenująco nisko patrząc na zaangażowanie i zagrożenie. Pani Komisarz, działania i reakcje są potrzebne tu i teraz, nie w 2021 roku.